avant, c'était à la demande de nos amis italiens, et cela continuera ainsi.

Nous, nous avons proposé une commission spéciale chargée d'enquêter sur ces ingérences et d'établir les moyens qui permettent de lutter contre. Mais pour de vils calculs politiciens, vous n'avez pas voté pour cette commission, ce qui a retardé notre effort. Alors, si nous sommes sérieux, nous devons arrêter de commenter les ingérences extérieures et nous devons agir. Mettons en place cette commission spéciale, faisons les recommandations qui protégeront nos démocraties et agissons, parce que nos adversaires, eux, n'attendent pas qu'on se réveille pour agir.